Herr Präsident, liebe Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Morgen wird über das Trilogmandat für die Verordnung über die Einfuhr von Kulturgütern abgestimmt. Warum kümmert sich das Europäische Parlament um den Import von illegalen Kulturgütern aus Drittstaaten? Nach Drogen und Waffen gilt der illegale Handel mit Kulturgütern als eines der lukrativsten Geschäfte auf dem Schwarzmarkt, dient möglicherweise auch zur Terrorismusfinanzierung. Aber hier geht es doch hauptsächlich darum, dass jahrhundertealte Zeugnisse menschlicher Zivilisation möglicherweise für immer verloren gehen, auf dem Schwarzmarkt verkauft werden oder an Freihäfen oder in Kellern verschwinden. Wir spielen nicht die Weltpolizei, aber das Prinzip muss gelten Kultur ist überall auf der Welt schützenswert. Wir dürfen daher nicht zulassen, dass schützenswerte Kulturgüter unrechtmäßig in der Europäischen Union auf den Markt gelangen. Bessere Zollbestimmungen helfen bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Der Text, wie er im Ausschuss abgestimmt wurde, ist meiner Meinung nach ausgewogen und berücksichtigt alle Interessen gleichermaßen. Der bürokratische Aufwand für den Kunsthandel wird relativ gering sein. Es wird nur für einen Bruchteil aller Importe eine Importlizenz vorgelegt werden müssen, denn es betrifft hauptsächlich archäologische Güter. Es gehört bewusst nicht jedes Familienerbstück dazu. Für alle anderen Kulturgüter gilt eine Alters und Wertgrenze. Für diese müsste lediglich eine Selbsterklärung vorgelegt werden, mit der dann rechtssicher gehandelt werden kann. Und auch die Beamtinnen und Beamten beim Zoll müssen eine rechtssichere Handlungsgrundlage haben, um illegal importierte Kulturgüter aus dem Verkehr ziehen zu können. Dieses Dossier leistet gerade im Jahr 2018, dem Jahr des europäischen Kulturerbes, einen wertvollen Beitrag dazu.